În plus, sumele fraudate în ultimii trei ani au crescut în mod constant. Nu există încă un sistem unificat, unificator, unitar de date care să poată fi comparate între statele membre. Ca atare, este greu de măsurat ce face fiecare și cum colectează și unde greșește.

De aceea este obligatoriu, în concluzie, să susținem și să facem cât mai repede instituția Procurorului European antifraudă care să fie independentă, eficientă, imparțială și care să lucreze împotriva fraudei și cu precădere, să nu uităm, să aibă puterea să pună sechestru asupra bunurilor care se presupune că au fost fraudate sau asupra banilor, așa încât să poată fi confiscate.